Vážení přítomní, nedovedu si představit, že by zástupci EU řídící se rezolucí navrženou Evropským parlamentem dosáhli ve Stockholmu nějakého výsledku.

V dokumentu je Rusko často označováno za klíčového partnera EU.

USA ho tehdy ratifikovat odmítly. A mezi některými nereálnými postoji vůči Rusku je i úkol řešit svobodu médií.

Ale vždyť i my jsme, vážení kolegové, na minulém plénu odhlasovali v případě Itálie, že to je její vnitřní věc. A to je členská země Unie. Tak co chceme řešit v Rusku? Pokud má být Rusko důležitým partnerem, pak s ním podle toho také jednejme.